Meggyőződésem, hogy az európai uniós munkavállalók munkát keresnek, és nem szociális ellátásokat, amikor élnek a szabad mozgás jogával.

Erre nem az a válasz, hogy a jogosultságokat csökkentik, hanem a visszaéléseket kellene megszüntetni. A kiküldetési irányelv kapcsán szeretném jelezni kétségemet, hogy egy nemrég elfogadott jogszabályt miért kell máris felülvizsgálni? Miközben például 5 évet kellett várni 80 millió fogyatékossággal élő személynek arra, hogy az európai akadálymentesítési jogszabálycsomag beterjesztésre kerüljön. Ennyire azért nem kéne különbséget tenni állampolgár és állampolgár között. Végül szeretném leszögezni, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért azonos helyen csak azonos jog alapján lehet értelmezni. És a vállalkozások versenyképességét csorbítja a vállalkozások szabadságának ilyen irányú akadályozása. Biztos Asszony törekvéseit szeretném támogatni, de kérem arra, hogy hallgassa meg a képviselők kételyeit is.